Señora presidenta, hemos llegado a un punto tan bajo en la gestión de la migración en Europa que una decisión humana, solidaria, inteligente y acorde con el Derecho internacional, como es la que ha adoptado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es una excepción que nos llena de esperanza. Es verdad, como decían otros colegas, que en Italia, España, Grecia y Malta estamos solos en la gestión de la migración. Eso es cierto, pero al señor Salvini le decimos que la crueldad con otros seres humanos nunca puede ser una victoria. Necesitamos hacer una política coordinada, y llevamos diciéndolo en este Parlamento años. Y al Consejo tenemos que decirle No hacen ustedes nada. Sí, hacen una cosa darle gasolina a los xenófobos en Europa.

Este Parlamento les ha dicho cómo tienen que reformar el Reglamento de Dublín. Hagan algo, porque este está siendo el principal problema de Europa están socavando la credibilidad del proyecto y dándoles alas a todos los xenófobos y antieuropeos. Hagan algo, y felicitemos al Gobierno español por haber sido capaz de conectar con el sentimiento de muchos europeos solidarios.